ég fagna því að eiga þess kost að ræða um efnahags og atvinnumál með skipulegum hætti nú svo skömmu bætur að þing kemur saman að nýju eftir jólaleyfi því verður ekki á móti mælt að efnahagshorfur hér á landi eru dökkar um þessar mundir það hefur verið margrætt í þessum sal og nýbirt spá fjármálaráðuneytisins ber það með sér en við erum ekki einir á báti íslendingar í þeim efnum aðstæður í nágrannalöndunum eru einnig gríðarlega erfiðar enda er heimsbúskapurinn nú að kljást við hina erfiðustu kreppu sem riðið hefur yfir allt frá tímum heimskreppunnar miklu á fjórða tug síðustu aldar í þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að hagvöxtur verði neikvæður á þessu ári um níu komma sex prósent sem er gríðarlega mikil breyting og samdráttur einkaneyslunnar verði rúm tuttugu og fjögur prósent að raungildi kaupmáttur ráðstöfunartekna mun þó dragast mun minna saman eða um rúm þrettán prósent og hefur þá verið tekið tillit til áhrifa vaxandi atvinnuleysis sem samkvæmt spánni verður sjö komma átta prósent á þessu ári verðbólgan hefur verið erfið viðureignar upp á síðkastið eins og við þekkjum ekki hvað síst vegna mikils gengisfalls íslensku krónunnar á síðasta ári

og verðið nálægt verðbólgumarkmiði seðlabankans undir loks ársins mikill viðsnúningur hefur þegar átt sér stað í utanríkisviðskiptum þar sem innflutningur dregst nú hratt saman á sama tíma og útflutningur fer vaxandi aukinn þorskkvóti á yfirstandandi fiskveiðiári um þrjátíu þúsund tonn eykur að sjálfsögðu útflutning sjávarafurða styrkir stöðu greinarinnar og bætir enn í útflutningsframleiðsluna vöruskiptajöfnuður verður því jákvæður um rúmlega fjórtán prósent af landsframleiðslu á þessu ári sem eru mikil umskipti til hins betra frá síðustu árum á næsta ári eru horfur á að hagvöxtur verði lítill sem enginn þar sem efnahagslífið verður væntanlega ekki enn búið að ná sér að fullu eftir bankaáfallið en það er ekki gert ráð fyrir því að þjóðarframleiðslan dragist enn frekar saman heldur en verður á þessu ári en það eru góðar horfur á því að þegar á næsta ári þegar líða tekur á árið blasi við efnahagslegur viðsnúningur og að hjól efnahagslífsins geti farið að snúast af fullum krafti á nýjan leik atvinnumálin hafa verið mikið í deiglunni upp á síðkastið enda fátt sem brennur meira á heimilunum en örugg atvinna sem tryggir afkomuöryggi fjölskyldunnar til að tryggja árangur á þessu sviði þarf annars vegar að grípa til sértækra aðgerða þar sem það á við en þegar upp er staðið er það árangur efnahagsstefnunnar í heild sem tryggir bestu niðurstöðuna fyrir alla ef við lítum fyrst á heildarmyndina þá skiptir sköpum fyrir íslenskt efnahagslíf að ríkisstjórnin hefur frá því í nóvember unnið eftir skýrri efnahagsstefnu sem unnin var í samstarfi við sérfræðinga alþjóðagjaldeyrissjóðsins og liggur hún til grundvallar samstarfi íslands og sjóðsins næstu tvö árin áætlunin er metnaðarfull og skýr en tekur að sjálfsögðu mið af því fordæmalausa áfalli sem íslenskt fjármálakerfi hefur orðið fyrir og þeim mikla samdrætti sem efnahagslíf okkar mun þurfa að ganga í gegnum næstu tvö ár áætlunin er skýrt tímasett en mun þó taka breytingum eftir því sem ástandið þróast og verður endurskoðuð af sérfræðingum alþjóðagjaldeyrissjóðsins á þriggja mánaða fresti herra forseti því hefur verið haldið fram

til móts við einstaklinga og fjölskyldufólk fyrstu greiðslubyrði einstaklinga með verðtryggð lán hefur verið létt með því að beita greiðslujafnaðarvísitölu það er launavísitölu sem tekur mið af atvinnustigi annars fjölgað verður úrræðum íbúðalánasjóði til að koma til móts við almenning í greiðsluvanda svo sem með lengingu og skuldbreytingu lána auknum sveigjanleika og rýmri heimildum gagnvart innheimtu þriðja íbúðalánasjóði hafa verið veittar lagaheimildir til að leigja húsnæði í eigu sjóðsins til að fjölga úrræðum fyrir einstaklinga í greiðsluvanda heimilt verði að leita eftir samstarfi við sveitarfélög eða aðra rekstraraðila með samningi fjórða gerðar hafa verið nauðsynlegar breytingar til bráðabirgða á lögum eða reglugerðum svo fella megi niður ýmis gjöld vegna skilmálabreytinga sem torveldað hafa skuldbreytingar á uppgreiðslu lána svo sem stimpilgjöld og þinglýsingargjöld fimmta felld hefur verið úr gildi heimild til að skuldajafna barnabótum á móti opinberum gjöldum sjötta felld hefur verið úr gildi heimild til að skuldajafna vaxtabótum á móti afborgunum lána hjá íbúðalánasjóði sjöunda barnabætur eru nú greiddar út mánaðarlega gagnvart þeim sem þess kjósa en ekki á þriggja mánaða fresti áttunda opinberum innheimtuaðilum hafa verið veittar tímabundið frekari heimildir til sveigjanleika í samningum um gjaldfallnar kröfur sem taka mið af mismunandi aðstæðum einstaklinga níundi lögfestar hafa verið tímabundnar heimildir til innheimtumanna ríkissjóðs um mögulega niðurfellingu dráttarvaxta kostnaðar og gjalda í sérstökum skýrt afmörkuðum tilfellum tíu öll ráðuneyti og stofnanir ríkisins hafa fengið fyrirmæli um að milda sem kostur er innheimtuaðgerðir gagnvart einstaklingum þar með talið að takmarka verði sem kostur er það hlutfall launa sem ríkið getur nýtt til skuldajöfnunar ellefu lög um dráttarvexti hafa verið endurskoðuð með það að markmiði að dráttarvextir lækki tólf heimild til að setja reglugerð um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar hefur verið nýtt þrettán alþingi samþykkti í desember að heimila greiðslu hlutabóta vegna atvinnuleysis til að hvetja atvinnurekendur til að lækka frekar starfshlutfall en að grípa til uppsagna sjálfstætt starfandi einstaklingar geta nú einnig tekið að sér tilfallandi verkefni án þess að missa bótaréttinn fjórtán fyrirtækjum og stofnunum hefur einnig verið gert kleift að ráða til sín tímabundið fólk í atvinnuleit bætur fylgja þá starfsfólkinu einnig hafa réttindi atvinnulausra verið aukin til að auðvelda þeim að fara út á vinnumarkaðinn á nýjan leik til dæmis með búferlaflutningsstyrkjum fimmtán gripið hefur verið til aðgerða til að styðja við sprotafyrirtæki og verður það gert enn frekar á síðasta ári tók nýsköpunarsjóður þátt í stofnun nýs öflugs fjárfestingarsjóðs frumtaks sem mun styrkja þessa mikilvægu vaxtarsprota næstu árin einnig er mikilvægt að byggingu álvers í helguvík miði vel og hafa stjórnvöld unnið hart að því að tryggja að það gangi eftir meðal annars með fjárfestingarsamningi í síðasta mánuði sextán gripið hefur verið til ýmissa aðgerða á sviði menntamála þannig geta atvinnulausir einstaklingar fengið greiddar atvinnuleysisbætur samkvæmt áunnum réttindum sínum samhliða því að stunda ákveðið nám eða sækja námskeið auk þess tókst að tryggja nær öllum sem þess óskuðu inngöngu í framhaldsskóla á vorönn tvö þúsund og níu og leitaðist menntamálaráðuneytið eftir að skapa sveigjanleika í fjárveitingum til skóla til að svo gæti orðið af þessari upptalningu má sjá

þingsins á liðnum vikum þvert á móti hefur verið unnið ötullega á öllum vígstöðvum að því að draga úr neikvæðum áhrifum efnahagsleikanna á hag heimilanna til viðbótar þessu án efna að ríkisstjórnin hefur ýmist þegar hrint í framkvæmd eða er langt komin með undirbúning fjölmargra aðgerða til að bæta rekstrarumhverfi fyrirtækja í fyrsta lagi var bönkunum gert að setja sér skýrar viðmiðunarreglur um fyrirgreiðslu við fyrirtæki í landinu með það að markmiði að vernda störf og stuðla að áframhaldandi starfsemi lífvænlegra fyrirtækja reglurnar taki meðal annars til lengingar lána niðurfærslu skulda breytingar lána í eigið fé og sameiningar fyrirtækja settar verði reglur sem tryggja gegnsæi í ákvörðunartöku bankanna og hlutlæga fyrirgreiðslu þar sem huga verði að samræmdum vinnubrögðum gagnvart fyrirtækjum en innra eftirlit bankanna jafnframt eflt

bankarnir eru nú ýmis búnir eða um það bil að verða búnir að stofna sérstök eignaumsýslufélög sem hafa munu umsjón með eignarhlutum í fyrirtækjum þar sem ákveðið hefur verið að breyta skuldum í eigið fé þriðja liðka verður fyrir stofnun endurreisnarsjóðs öflugs fjárfestingarsjóðs atvinnulífsins með þátttöku lífeyrissjóða banka og annarra fjárfestinga og ríkisstjórnin hvetur til þess að í fjárfestingarstefnu sinni taki endurreisnarsjóðurinn meðal annars tillit til sjónarmiða er lúta að góðum stjórnarháttum og samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja þar á meðal áherslu fyrirtækja á að viðhalda eða fjölga störfum auk þess verður lögð áhersla á launastefnu jafnréttisstefnu umhverfisstefnu framlög til rannsókna og þróunar mikilvægi starfsemi fyrir grunnþjónustu samfélagsins og svo framvegis fjórða fyrirtækjum sem uppfylla að öðru leyti skilyrðum laga hefur verið gert kleift að gera ársreikninga upp í erlendri mynt með lagasetningu sem gildir afturvirkt frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta og hefur nokkur fjöldi fyrirtækja nýtt sér þetta þannig að það er ljóst að það er ávinningur að því fyrir ýmis fyrirtæki fimmta lagt er til að skipaður verði óháður umboðsmaður viðskiptavina í hverjum banka og er búið að auglýsa eftir slíkum aðila í að minnsta kosti tveimur af viðskiptabönkunum skal hann meðal annars hafa það hlutverk að gæta þess að viðkomandi banki mismuni ekki viðskiptavinum með óeðlilegum hætti að ferli við endurskipulagningu fyrirtækja og aðrar mikilvægar ráðstafanir sé gagnsætt og skráð og bankinn gæti að samkeppnissjónarmiðum bankarnir velji umboðsmann í hverjum banka og tryggi að hann geti sinnt eftirliti sínu sjötta við endurskipulagningu fyrirtækja verði valdar leiðir sem efla samkeppni og hamla henni sem minnst á sama hátt verði svigrúm til að draga úr fákeppni eða markaðsráðandi stöðu nýtt sem kostur er þeim tilmælum er beint til bankaráða að hafa hliðsjón af þeim meginreglum um samkeppnissjónarmið sem koma fram í nýlegu áliti samkeppniseftirlitsins sjöunda ríkisstjórnin lýsir yfir vilja til að greiða fyrir uppgjöri við erlenda kröfuhafa með því að bjóða þeim hlutafé í nýju bönkunum meðal annars í því skyni að tryggja endurfjármögnun þeirra fjölbreyttara bankaumhverfi og greiða fyrir eðlilegum lánaviðskiptum innlendra aðila og erlendra banka áttunda stjórnvöld hafa hugsað sér að greiða með lagasetningu fyrir langtímaeign lífeyrissjóða á fasteignum sem þeir hafa lánað fyrir þannig má bjóða einstaklingum og fyrirtækjum sem missa fasteignir sínar að búa eða starfa áfram í fasteigninni með því að leigja hana af lífeyrissjóðunum níundi lögð verði sérstök áhersla á mannaflsfrekar atvinnuskapandi aðgerðir á vegum ríkisins og leita samstarfs við sveitarfélög um tímasetningu framkvæmda með það fyrir augum að standa vörð um atvinnu fólks og auka hagkvæmni samgönguráðherra vinnur sérstaklega að þessu máli tíu stjórnvöld munu beita sér fyrir endurskoðun á ákvæðum hlutafélagalaga skattalaga og annarra laga í því skyni að auðvelda stjórnendum fyrirtækja að komast í gegnum tímabundna erfiðleika vegna efnahagsástandsins ellefu ríkisstjórnin mun í samvinnu við aðila vinnumarkaðarins fara yfir reglur um gjaldeyrishömlur sem ætlað er að styrkja gengi krónunnar til að takmarka neikvæð hliðaráhrif þeirra eins og kostur er þessi aðgerðalisti staðfestir vonandi að ríkisstjórnin hefur unnið hörðum höndum að viðbrögðum við efnahagserfiðleikunum jafnframt því að skapa hér forsendur fyrir endurreisn efnahagslífsins það má bæta því við listann um aðgerðir í þágu heimilanna eins og fram hefur komið áður í þessum sal að á vegum dómsmálaráðuneytisins hefur verið unnið að breytingum á gjaldþrotalögum til að greiða fyrir svokallaðri greiðsluaðlögun einstaklinga það frumvarp er vonandi á leið inn í þingið nú á allra næstu dögum herra forseti ég vil nú víkja frekar að þeirri efnahagsáætlun sem ríkisstjórnin hefur markað í samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og vinnur nú eftir áætlunin tekur skýrt mið af því ástandi sem nú ríkir í efnahags og fjármálalífi þjóðarinnar hún hefur þrjú meginmarkmið sem öll miða að því grundvallarmarki að endurvekja traust og trúverðugleika hagkerfisins og búa í haginn fyrir bætta fjárhagsstöðu íslenskra heimila og fyrirtækja eins fljótt og auðið er fyrsta markmið áætlunarinnar er að koma stöðugleika á gengi krónunnar og tryggja hratt lækkandi verðbólgu þetta er ekki síst mikilvægt vegna þess hversu skuldsett fyrirtæki og einstaklingar eru í erlendri mynt og verðtryggðum lánum fátt mundi því verða meira til hagsbóta fyrir heimilin og flest fyrirtæki í landinu en styrking krónunnar og aukinn verðstöðugleiki

eru hugsuð til að greiða fyrir því að þetta markmið náist að vera til taks sem varasjóður á gjaldeyrismarkaðnum

lagasetning að því er best verður séð að flestu leyti skilað því sem til var ætlast krónan styrktist nokkuð í fyrstu en hefur síðan gefið nokkuð eftir það kemur á óvart í ljósi þess að metafgangur var á vöruskiptum við útlönd í desember ásamt því að vaxtamunur við útlönd hefur aukist nokkuð það er unnið ötullega að því að straumlínulaga reglurnar og fylgja eftir framkvæmd þeirra svo viðsnúningur í utanríkisviðskiptum skili sér í styrkingu krónunnar sem hefur í för með sér augljósan hag fyrir allan almenning og stærstan hluta íslenskra fyrirtækja þrátt fyrir að mikilvægir áfangasigrar hafi náðst í gengis og verðlagsmálum eru enn stór viðfangsefni sem bíða úrlausnar næstu skref snúa að því að fullmóta stefnu um það hvenær og hvernig dregið verður úr höftum og gjaldeyrismarkaði og stýrivextir lækkaðir því fyrr sem það gerist því fyrr sem jákvæð staða í utanríkisviðskiptum skilar styrkara gengi þeim mun styttra er í að vextir geti farið lækkandi það er ljóst að það er vilji til að lyfta og afnema gjaldeyrishöftin um leið og tækifæri gefst en slík höft hafa almennt neikvæð áhrif á hagkerfi til lengri tíma litið og eru því í sjálfu sér aðeins hugsuð til skamms tíma í raun og veru neyðaraðgerð

hins vegar mun verða einhver bið á því að fjármagnsflæði verði fullkomlega frjálst og ljóst að ekki verði mögulegt að lina höftin fyrr en aukinn stöðugleiki hefur komist á í gengi krónunnar og ljóst er hvernig stýritæki seðlabankans vinna við nýjar aðstæður það er einnig nauðsynlegt að gæta aðhalds í peningamálastefnu þegar höftum verður létt en búast má við að stýrivextir seðlabankans verði lækkaðir hröðum skrefum um leið og tækifæri gefst til annað markmið efnahagsáætlunarinnar er að ná tökum á ríkisfjármálum í ljósi þeirra miklu byrða sem ríkissjóður axlar vegna endurfjármögnunar bankakerfisins og þess mikla halla sem verður fyrirsjáanlegur á ríkissjóði á næstu árum greiðslubyrði lána verður mjög mikil næstu ár þar sem brúttóskuldir hins opinbera verða mjög háar hins vegar koma þar á móti allmiklar eignir og því er nettóskuldin mun lægri eða hugsanlega nærri sjötíu prósent af landsframleiðslu við núverandi aðstæður er þetta mat að sjálfsögðu mikilli óvissu undirorpið en gangi þessar áætlanir eftir verður nettóskuldastaða ríkisins ekki fjarri því sem gerist að meðaltali á evrusvæðinu en ég vil leggja sérstaka áherslu á þetta atriði þar sem hér hafa því miður verið á ferðinni miklar rangfærslur í þessum efnum starf vegna stefnu stjórnvalda í ríkisfjármálum hefur beinst sérstaklega að breytingum á fjárlagafrumvarpi ársins tvö þúsund og níu í ljósi nýrra aðstæðna frá því að efnahagsáætlun stjórnvalda var samþykkt

halli ársins samkvæmt fjárlögunum verður því nærri hundrað fimmtíu og fjórir milljarðar króna sem samsvarar um tíu prósent af áætlaðri landsframleiðslu miðað hefur verið við að verja grunnþjónustu ríkisins í mennta heilbrigðis félags og löggæslumálum í ljósi þess hefur ríkisstjórnin sem fyrr einnig kynnt aðgerðaáætlanir fyrir heimili og fyrirtæki en fjárhagsleg staða ríkissjóðs setur slíkum aðgerðum augljóslega ákveðin takmörk við núverandi aðstæður eru aðeins tvær leiðir færar til að fjármagna fjárlagahallann annars vegar er hægt að ganga á inneignir ríkissjóðs hjá seðlabanka íslands sem sem betur fer er mikil og hefur safnast upp á undanförnum árum það er hægt að ganga á þá inneign en áætlað er að um allt að hundrað milljarðar króna verði nýttir af inneignum ríkissjóðs til að fjármagna hallann á þessu ári frekari úttektir gætu hins vegar skapað hættu á hækkandi verðbólgu hin leiðin til að fjármagna ríkissjóðshallann er útgáfa ríkisskuldabréfa mikil aukning í útgáfu slíkra bréfa gæti leitt til hækkandi vaxta hvorug leiðin er því mikilvægt er að ráðuneyti og stofnanir fái skýra mynd af fjárveitingum sínum næstu árin til að hægt sé að grípa til viðeigandi sparnaðaraðgerða skýr markmið til næstu ára ættu að skapa grundvöll til endurskipulagningar þriðja markmið stjórnvalda er að endurbyggja íslenskt bankakerfi svo það geti veitt einstaklingum og fyrirtækjum ábyrga og kröftuga þjónustu en vel virkt fjármálakerfi er eins og allir vita grundvöllur enduruppbyggingar í hagkerfinu og forsenda fyrir því að fyrirtækin í landinu nái að blómstra starfið er hins vegar tröllaukið þar sem um áttatíu og fimm prósent bankakerfisins hefur nú hrunið sem er hlutfallslega mesta áfall sem nokkurt fjármálakerfi í heiminum hefur orðið fyrir stefnt er að því að ríkissjóður veiti eigin fé inn í ríkisbankana þrjá sem nemur allt að fjögur hundruð milljörðum króna þessi tilhögun var samþykkt í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og níu ekki mun reynast nauðsynlegt að fara í sérstakar skuldabréfaútgáfur vegna þessa því ætti endurfjármögnun kerfisins ekki að þessu leyti að hafa áhrif á vaxtastigið í landinu einnig er unnið að því að styrkja stoðir sparisjóða og annarra smærri fjármálastofnana sem lög hver hafa orðið fyrir áföllum vegna lánsfjárkreppunnar einnig hefur verið ákveðið að endurfjármagna seðlabankann að hluta til með útgáfu skuldabréfs eins og fram hefur komið og er verið að ganga frá þeim

mála varðandi endurreisn bankakerfisins og gera tillögur um frekari aðgerðir sem miða að enduruppbyggingu þess hefur verið skipuð sérstök nefnd undir forustu virts sænsks bankasérfræðings sem auk þess er fyrrum starfsmaður alþjóðagjaldeyrissjóðsins til margra ára þá hefur finnskur fjármálasérfræðingur verið ráðinn til að endurskoða reglur og lagaumhverfi fjármálakerfisins loks má nefna að við höfum gert samning við virt alþjóðlegt fjármálafyrirtæki oliver wyman um að hafa yfirumsjón með verðmæti nýju og gömlu bankanna allt miðar þetta að því að endurreisa íslenskt bankakerfi og skapa því trúverðugleika og traust á nýjan leik til þess að svo megi